Salut propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, prin intermediul căruia se dorește modificarea a zece regulamente cu privire la politica comercială comună, în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona. Doresc să îl felicit în acest context pe colegul meu, Jörg Leichtfried, pentru munca depusă pentru realizarea acestui raport de natură tehnică, atât de important pentru buna funcționare interinstituțională. Este un lucru cunoscut că, în sfera instituțională europeană, Parlamentul European și Consiliul au responsabilitatea de a adopta legislația. Cu toate acestea, Tratatul de la Lisabona introduce pentru prima dată în dreptul european, prin intermediul articolului 290, actele delegate. Astfel, Parlamentul și Consiliul pot delega Comisiei puterea de a adopta acte de ordin nelegislativ, încredințând o parte din atribuțiile care le revin, pentru a favoriza adoptarea unor decizii mai eficiente. Pe de altă parte, cele două instituții colegislatoare își mențin dreptul de a revoca delegarea în orice moment sau de a exprima obiecții în limitele unui interval de timp. În acest context, împărtășesc opinia raportorului cu privire la posibilitatea de a asigura accesul experților Parlamentului la reuniunile de experți organizate de Comisie, în vederea pregătirii și punerii în aplicare a actelor delegate în ceea ce privește regulamentele referitoare la politica comercială comună. În același timp, sunt de acord cu limitarea delegării de competențe către Comisie la o perioadă de cinci ani.